Tisztelt képviselőtársaim!

a terhek egyenlő, uniós szintű elosztása nagyobb költségeket jelent. Az EU átlagos GDP jének 90 a alatti tagországok esetében ez 3 milliárd eurót jelent beruházásban, többletet országonként, ezért ennek a kompenzálása szükséges. Kiemelten fontosnak tartom továbbá, hogy a tagállamok önállósága teljes mértékben megmaradjon az energiamix meghatározásában, beleértve ebbe a nukleáris energiát és a palagázt is.